Bližnji vzhod postaja niz kriz in vojn, ki lahko regijo in soseščino potisnejo v še globlja brezna. Poleg sirijske tragedije so v ali na robu brezna tudi Jemen, Irak in Libanon. Ironično pri tem je, da je ključ do rešitve mnogih problemov v rokah Irana, ki odločilno in usodno sooblikuje usodo regije. Države regije so postale talke iranskega vpliva in politike preko tako imenovanega šiitskega polmeseca. Iran po propadu jedrskega sporazuma poleg jedrske karte zlorablja krize v regiji kot sredstva pritiska na regijo in na mednarodno skupnost. Gre za surovo real politiko, na katero niti EU niti mednarodna skupnost nimata odgovora, pri čemer ameriške sankcije ne vplivajo na vedenje Irana. Širitev nestabilnosti v regiji pa vse bolj neposredno ogroža tudi varnost Evropske unije, zato novega skupnega predstavnika zunanje in varnostne politike pozivam, da se temu posveti prednostno in prepreči dodatno destabilizacijo regije, ki bi se med drugim odrazila tudi v povečanem številu beguncev na mejah Evropske unije.